Alegar que las competencias sanitarias no entran dentro de las competencias del ámbito europeo es algo habitual, o demasiado habitual, a pesar de que la protección de la salud es un derecho fundamental en la Unión Europea y de que no se ha librado del tratamiento ideológico que se ha venido haciendo de la crisis, como también es un derecho fundamental la atención sanitaria a los ciudadanos de terceros países que se encuentran en territorio europeo.

Señor Presidente, le pregunto ¿es cierto que la Comisión estudia sanciones a las autoridades españolas ―como ha amenazado el ministro de Sanidad español a las regiones que no han acatado esta injusticia―?

Y, finalmente, el precio de la farmacia, la sostenibilidad del sistema sanitario es clave.